Madame la Présidente, une fois encore, nous parlons des Rohingyas, l'une des minorités les plus persécutées au monde un million d'êtres humains privés de nationalité, chassés de partout dans la région, y compris d'Australie. Rohingyas, un mot que l'on ne doit pas prononcer en Birmanie même Aung San Suu Kyi a rappelé récemment aux ambassadeurs et aux responsables de l'ONU qu'il ne fallait pas l'utiliser. On peut se féliciter de la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie, mais on sait que tout est fragile. Huit mois après les élections, la répression est toujours là.

2015. L'actualité est marquée par une nouvelle flambée de violence inquiétante, islamophobe et alimentée par un bouddhisme radical qui jette de l'huile sur le feu. Deux mosquées viennent d'être détruites en une semaine, au nord et au centre du pays.